Monsieur le Président, nous célébrons le centième anniversaire de la création de l'État du Grand Liban. Pourtant, le Liban de 2020 n'est pas à la fête. Il est traversé par une série de crises qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Je voudrais saluer ici l'engagement du président français, Emmanuel Macron, au nom de la France mais aussi de l'Europe tout entière, qui prouve au peuple libanais qu'il n'est pas seul. Plus que quiconque, notre Parlement doit entendre les aspirations de ce peuple libanais en colère, qui sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut plus. Le peuple libanais n'en peut plus de la corruption qui gangrène le pays. Il faut une enquête internationale et indépendante sur l'explosion du port de Beyrouth et il faut mettre fin à l'impunité. Non seulement l'aide européenne doit aller aux populations qu'elle soutient, mais nous devons aussi insister pour que l'organe libanais de lutte contre la corruption devienne enfin opérationnel. Par ailleurs, il nous faudra bien un jour nous pencher sur les biens libanais mal acquis qui dorment dans les banques européennes. Nous ne pourrons pas continuer à regarder ailleurs. Le peuple libanais n'en peut plus d'être représenté par une classe politique qui n'a d'autres combats que celui de sa propre survie et de ses propres privilèges. Sa société civile fait preuve de dynamisme et de courage et doit pouvoir se faire entendre.

Nous devrions ainsi soutenir techniquement et financièrement la mise en place d'une plateforme de consultation nationale. Le Liban est beaucoup plus qu'un petit pays à l'est de la Méditerranée. Le Liban a toujours été une promesse celle d'une réconciliation entre les confessions et les communautés du Proche Orient, celle d'une société libre, éduquée et prospère.